numérique, de l'accès à un logement décent, à un emploi de qualité ou à une protection sociale suffisante, la situation révèle et accentue encore toutes les dimensions de la précarité subie ici, en Europe. Aujourd'hui, les invisibles ne peuvent pas être oubliés. C'est pourquoi, au delà de l'impact immédiat de la pandémie, je suis profondément inquiet face aux conséquences qu'elle risque de produire au sein de nos sociétés. Premier risque qu'une fois encore, ce soient les plus fragiles qui paient pour une crise dans laquelle ils n'ont aucune responsabilité. Je pense à celles et ceux qui sont confinés dans des logements trop exigus ou livrés à eux mêmes sans domicile fixe à celles et ceux dont l'emploi ne tient qu'à un fil à ces demandeurs d'asile enfermés dans des conditions totalement inhumaines aux frontières de l'Union aux populations du Sud, déjà fragilisées par la guerre, la dictature, les conflits, l'épuisement des ressources et le changement climatique et qui vont prendre la pandémie de plein fouet. Si notre réponse collective à la pandémie est à l'image de ce que nous avons fait après la crise financière, il y a dix ans, les inégalités à l'intérieur de nos sociétés et entre elles vont exploser, mettant en péril jusqu'à leur existence. Deuxième risque qu'au nom de l'urgence sanitaire, nos démocraties se retrouvent durablement affaiblies, malmenées comme en Pologne, voire suspendues sine die comme en Hongrie. Que les pouvoirs soient accaparés par les gouvernements aux dépens des parlements, de la justice et de la presse indépendante. Et que nous voyions avancer inexorablement nos sociétés, au nom de leur sécurité, vers un état de surveillance permanente et généralisée. Troisième risque que la pandémie fournisse l'alibi idéal à tous ceux qui ont construit leur fortune sur l'exploitation sans limites de notre planète pour donner un coup d'arrêt aux tentatives mêmes tardives, même insuffisamment ambitieuses de remettre nos sociétés en harmonie avec la nature dont nous faisons partie et dont nous dépendons. Le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources ne sont pas été arrêtés par le coronavirus. Relancer la machine économique mondiale sans discernement pourrait donner un coup d'accélérateur fatal à ces dynamiques encore bien plus létales pour nos sociétés que la pandémie. Quatrième risque que cette crise porte un coup fatal à cette idée de démocratie transnationale qu'est le projet européen. Lorsque la pandémie a touché nos rivages, les restrictions mises par plusieurs États membres à l'exportation de matériel sanitaire et médical vers les pays les plus touchés ont envoyé un signal mortel celui du chacun pour soi. Et aujourd'hui, certains persistent dans leur refus d'adopter et de conduire ensemble une stratégie collective non seulement pour répondre à la pandémie mais surtout pour reconstruire et redéployer ensuite nos économies. En la matière, nous sommes convaincus que l'Union européenne a les moyens, collectivement, de reconstruire son économie, à condition évidemment que nous les mobilisions collectivement. Et si nous devons nous endetter, nous devons emprunter ensemble pour rembourser ensemble. Laisser chaque État membre seul face à ce défi, c'est condamner l'Union monétaire et, à terme, l'Union européenne. A cet égard, je veux m'adresser directement à Wopke Hoekstra, le ministre néerlandais des finances, et à son patron, le premier ministre Mark Rutte, et à toutes celles et ceux qui se cachent derrière eux. Je voudrais d'abord leur dire que leur pays, comme l'Allemagne, comme la Finlande, comme l'Autriche et tous ces États réputés sobres, ont été les premiers et principaux bénéficiaires économiques de la construction européenne. Je leur dis haut et fort la solidarité économique est le prix à payer pour ce marché unique et cette monnaie unique à laquelle ils tiennent tant. Et il est proprement scandaleux d'entendre, de la part des responsables politiques néerlandais, des leçons de discipline budgétaire, alors que leur pays s'emploie depuis des décennies à priver les autres États membres de recettes fiscales qui leur reviennent de droit. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, à ce stade, le tableau que je vous ai dressé peut sembler assez sombre. Mais vous me connaissez, vous connaissez les Verts, les régionalistes européens, les Pirates, nous ne sommes pas de ceux qui baissent les bras lorsque la tempête

s'y résout. Car cette crise que nous n'avons pas voulue pourrait aussi ouvrir des horizons nouveaux à nos sociétés, en faisant des victimes aussi inattendues qu'opportunes. La première pourrait être cette hiérarchie des métiers, à l'aune de leurs revenus, qui place au pinacle de nos sociétés les patrons de multinationales, les traders ces spéculateurs professionnels les rentiers dont si peu méritent le nom d'investisseurs ou encore les stars du football. Nous redécouvrons aujourd'hui à quel point sont essentiels, pour nous, le travail de celles et ceux qui nous soignent, qui cultivent la terre et produisent notre alimentation, qui nous permettent de nous déplacer ou encore qui collectent nos déchets, qui, hier et demain, nous permettront d'apprendre ou qui, par leur art, nous font penser, vibrer, et élargissent nos horizons. Une seconde victime de la pandémie est l'idée que le marché constitue le meilleur garant du bien être général. La crise financière mondiale, il y a dix ans, avait déjà bien démenti cet a priori idéologique mais, chez certains, il a la vie dure. La réalité est que la défense de l'intérêt général, à commencer par celle de la vie, est, d'abord et avant tout, du ressort des institutions démocratiques et des services publics qu'elles organisent au profit de toutes et de tous. Plus fondamentalement, le coronavirus pourrait porter un coup fatal au mythe qui fait de l'être humain le maître incontesté de la nature. Il nous rappelle que cette nature, nous en faisons partie et nous en dépendons pour notre vie. Pour en être des jardiniers avisés, nous devons en connaître les règles et les respecter. Une autre victime du virus pourrait être cette obsession du toujours plus, toujours plus vite, toujours plus grand, toujours plus loin qui nous conduit à presser sans limites le citron de la planète et du vivant sous toutes ses formes, nous compris. Car nous découvrons que l'échelle mondiale n'est pas toujours la plus appropriée et surtout que la maximisation à outrance de l'efficacité mesurée à la seule aune du profit se fait toujours au détriment de notre résilience, c'est à dire de notre capacité à subir des chocs et à y répondre. Dans la foulée, pourrait enfin succomber l' homo economicus cette perversion déshumanisante qui réduit l'être humain à un ego mobilisé par la seule maximisation de son intérêt matériel à court terme. Car nous redécouvrons que la vie exige, certes, un degré de confort matériel mais aussi du temps, de l'espace, des idées qui nous permettent d'être en relation aux autres et au monde. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, la pandémie marque un temps d'arrêt brutal et planétaire pour l'humanité. À nous de le saisir pour choisir, ensemble, le chemin que nos sociétés doivent prendre. Pour nous, il est impensable et totalement irresponsable de vouloir simplement relancer la machine sur le cap qui était le sien avant le coronavirus. Pour autant, gardons nous d'embrasser des solutions simplistes. À titre d'exemple, si la pandémie a exposé la vulnérabilité extrême de nos sociétés suite à la division internationale du travail produite par la mondialisation néolibérale, l'autarcie et le repli sur soi ne donnent pas pour autant de meilleurs gages de résilience. Entre local et global, entre efficacité et résilience, nous aurons à créer de nouveaux équilibres en misant sur les richesses diverses de nos territoires. Ce à quoi nous sommes appelés est de repenser la manière dont nos sociétés fonctionnent, en prenant pour boussole la vie, une vie digne pour toutes et tous, plutôt

collectives. Au delà de la lutte immédiate contre la pandémie, à nous de préparer cette mobilisation, avec toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui déjà, invitent de nouvelles manières de vivre, de produire, de se déplacer, d'échanger, d'être en relation. Nous y sommes prêts. Pour conclure, je veux affirmer clairement ceci, au cœur des institutions européennes et en particulier en m'adressant aux chefs d'État et de gouvernement représentés ici par le président du Conseil, et qui se réuniront à nouveau la semaine prochaine face à la pandémie et à ses conséquences, c'est la raison d'être même de l'Union européenne qui est en jeu. Si nous ne sommes pas capables d'agir de manière totalement solidaire face à un défi d'une telle ampleur, qui nous frappe tous, quel est le sens de l'Union européenne? Pour nous, il est clair que les égoïsmes nationaux nous conduiront